Am 8. Dezember feierte die ESVP Mission Atalanta ihr einjähriges Bestehen. Laut der schwedischen Ratspräsidentschaft hat die Operation ihre Fähigkeit für ein effektives Handeln gegen die Piraterie demonstriert, und es kam zu einem signifikanten Zusammenbruch der Angriffe.

Laut einem Bericht des International Maritime Bureau gab es insgesamt in den ersten neun Monaten des Jahres 2009 mehr Angriffe als im gesamten Jahr 2008. Auch die Anzahl der bewaffneten Angriffe stieg insgesamt um

Im Gegensatz dazu investieren die EU und ihre Mitgliedstaaten 408 Millionen im Jahr. Mit der neuen geplanten ESVP Mission in Somalia greift man dieses Problem wieder nicht bei den Wurzeln an, man packt zu kurz an.